Natürlich wäre es das Beste, wenn wir für die Zuckerrüben keine Marktordnung mehr bräuchten. Sie wissen selbst, jede Quotenregelung bringt auch Verwerfungen mit sich.

Das ist die richtige Entscheidung.